Tak, Panie Przewodniczący!

Szanowni państwo, w Polsce nie jest procedowany żaden dokument mówiący o zakazie i penalizacji edukacji seksualnej.

jest ona bezprzedmiotowa.